Entre 1981 y 2007 mató a casi 25 millones de personas y hoy todavía hay más de 30 millones afectadas en el mundo. El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH sida coordina esfuerzos internacionales dirigidos a actuar sobre la epidemia, y es fundamental que la Unión Europea refuerce su apoyo a esta institución.

Para que sea un apoyo real, deberíamos repensar nuestro modelo de desarrollo de medicamentos para ponerlo al servicio de la gente y no de los intereses de las grandes farmacéuticas. Debemos ser coherentes y no minar el acceso a los medicamentos de la población de los países en desarrollo a través de acuerdos comerciales con severas cláusulas de propiedad intelectual que se reproducen una y otra vez, y continuamos en esa senda. Y la protección mediante patentes es la razón por la que los medicamentos más nuevos y eficaces no están al alcance del 95 de las personas afectadas por el sida, que viven en el Sur global.

Por último, me gustaría recordar que el modo más común de propagación del VIH sigue siendo la transmisión sexual, es decir, la protección más eficaz —pese a que algunos fanáticos lo sigan negando y sigan predicando la abstinencia— es el preservativo. Y así fue como se pronunció este Parlamento Europeo en su Resolución del año 2011, donde abogamos —y leo literalmente— por el acceso a los medios de protección como el preservativo masculino y el femenino, y el fortalecimiento de los derechos y la autonomía de las mujeres en las relaciones sexuales. En suma, más coherencia de las políticas y más sexo informado y seguro, sobre todo para las mujeres.